yfirskrift þessarar umræðu sé efnahagsvandinn og horfur í atvinnumálum hlýtur þessi umræða eðli málsins samkvæmt að vera um þjóðarbúskapinn í heild og ástandið í samfélaginu þetta er allt samofið verkefnið er ekki bara efnahagslegt í einhverjum þröngum skilningi það er það vissulega að hluta til

það snýr að atvinnulífinu það snýr að heimilunum og fjölskyldunum það snýr að sveitarfélögunum sem fá nú í sínar hendur gríðarlega aukin og erfið verkefni ekki síst á sviði félagsþjónustu og nærþjónustu það snýr að heilbrigðiskerfinu þar sem starfsfólk finnur nú þegar fyrir auknu álagi ekki síst í þeim hlutum þjónustunnar á heilsugæslustöðvum til dæmis sem snýr að fjölskylduráðgjöf sálfræðiþjónustu og öðru slíku þetta nær sem sagt að því og viðfangsefni þessarar umræðu hlýtur að vera hvernig ætlum við í heild sinni að halda utan um íslenskt samfélag á næstu mánuðum og árum koma okkur í gegnum þessa erfiðleika og vinna okkur upp úr þeim vandinn er efnahagslegur vissulega en hann er líka félagslegur hann er mannlegur og hann er pólitískur það birtist okkur með æpandi hætti þessa dagana að vandinn er ekki síst pólitískur við höfum ríkisstjórn sem hefur misst tökin á ástandandinu í samfélaginu með því er ekki verið að segja að hún hafi ekkert verið að gera ég held að enginn hafi haldið því fram staðreyndirnar tala engu að síður sínu máli að ríkisstjórnin hefur haft yfir hundrað daga til að reyna að vinna úr þessum málum og hún hefur gert það á þann hátt að þjóðin er ákaflega ósátt og ríkisstjórnin hefur ekki traust það er óumflýjanlegt að horfast í augu við ástandið í samfélaginu sem hluta af viðfangsefninu við höfum öll áhyggjur miklar áhyggjur ekki síst eftir gærdaginn nóttina og það sem gerðist í fyrradag ég held að það sé óhjákvæmilegt að héðan úr þessu húsi sendum við þá áskorun til allra að gæta stillingar og halda sig við

og lögmætar aðgerðir og hvetja bæði mótmælendur og lögreglu til þess að reyna

ró sinni eins og tókst afar vel framan af og alveg fram undir hið síðasta í þessum sögulegu fjöldaaðgerðum þar eru tugir þúsunda íslendinga hafa notað rétt sinn til þess að koma skoðunum sínum og óánægju sinni á framfæri og setja fram réttmætar og eðlilegar kröfur það er þar sem ríkisstjórnin hefur að mínu mati brugðist mest að henni hefur algerlega mistekist að mæta óskum samfélagsins um upplýsingar um að breytt verði nú um vinnubrögð að hlutirnir verði

eftir ríkisstjórnin hefur algerlega brugðist að mæta kröfunum um ábyrgð og það vekur æ meiri undrun bæði innan lands og utan að allir skuli sitja þar sem þeir sitja ráðherrar forustumenn eftirlitsstofnana og

þegar við ræddum þessi mál hér fyrir jól þegar til umræðu voru fjárlög fjáraukalög

er auðvitað það að íslenska ríkið og íslenska þjóðarbúið verða ef allt þetta gengur eftir svo þunglestuð skuldum að hagfræðingar glíma nú helst við það að

í raun og veru ekki að flækja þetta mikið það er nokkuð ljóst að skuldastabbi innlendur og erlendur er að bætast á ríkið sem verður á næstu árum af stærðargráðunni tvö þúsund til tvö þúsund fimm hundruð milljarðar það er vissulega rétt

það sem við erum að borga á þessu ári og fleira til þá fer að verða mikil spurning um það hvort við yfir höfuð getum jafnvel borgað vextina hvort þjóðarbúið yfir höfuð ræður við vextina þá erum við ekkert farin að tala um afborganir ekki neitt

að okkur steðjar fyrir utan hinn þröngt skilgreinda efnahagslega vanda kannski sérstaklega tvíþætt hætta tvenns konar samtengt böl það er hættan á stórfelldu atvinnuleysi og það er hættan á landflótta atvinnuhorfurnar eru þannig að þær versna núna hraðar en þær hafa eiginlega nokkru sinni gert á íslandi þegar tvöfaldast á skrám sumra skráningaraðila næstum því að segja milli mánaða og atvinnuleysið er að breiðast út um allt allt það er ekki bara hér á höfuðborgarsvæðinu þó að hér sé það sannarlega mikið og ört vaxandi það er líka mikið atvinnuleysi á suðurnesjum og það er mikið atvinnuleysi til dæmis á akureyri og á norðausturlandi þar eru nú þúsund manns án atvinnu þar af um áttatíu prósent á akureyri og þar af er atvinnuleysið langmest meðal yngsta hópsins átján tuttugu og fjögurra ára atvinnuleysi er mikið böl það er efnahagsleg sóun það er félagslegt og mannlegt böl eða nær væri kannski að segja harmleikur

það á ekki að þurfa að dæma nokkurn mann til þess að geta ekki nýtt starfskrafta sína sé annarra kosta völ íslendingar eru vinnusöm þjóð og við skulum hafa það í huga að atvinnuleysið kemur öðruvísi við á íslandi en kannski í flestum öðrum löndum vegna hvers vegna þess að íslendingar hafa byggt upp afkomu sína á því að ekki bara vinna með mikilli atvinnuþátttöku beggja kynja heldur vinna mjög mikið hér er vinnuvikan að meðaltali tíu klukkustund lengri en í nálægum löndum þannig hafa menn byggt upp lífsafkomu sína með óheyrilega langri vinnuviku sem er auðvitað böl í sjálfu sér en þannig hefur það verið þess vegna er það rosaleg breyting fyrir fólk sem hefur náð að skapa sér sæmilega lífsafkomu með gríðarmikilli vinnu að missa hana og hverfa niður á atvinnuleysisbæturnar sem ná ekki einu sinni hundrað fimmtíu þúsund krónur þegar tekjutengda tímabilið er runnið út og þó að menn fái tvö hundruð sjötíu krónur á dag vegna hvers barns það er ekki ofgert staðan er þannig að atvinnuleysið var tæp fimm prósent um áramótin það gera tæplega átta þúsund heilsársstörf en á skránni eru um tólf þúsund manns vegna hlutastarfa því er spáð að það endi í um tíu prósent í lok þessa árs sem mun gera atvinnuleysi upp á tæp átta prósent að meðaltali yfir árið það mun þýða þar sem kostnaður við hvert prósentustig atvinnuleysis er yfir tíu milljarðar króna

verða sennilega tuttugu og fjögur tisltr tuttugu og fimm milljarðar króna á árinu atvinnuleysistryggingasjóður hafði fimmtán milljarða í sjóði nú í byrjun janúarmánaðar og getur vænst tekna upp á sirka sex milljarða af tekjustofni sínum og vaxtatekjum það gera tuttugu og einn milljarð til að moða úr möo atvinnuleysistryggingasjóður verður tómur á haustmánuðum og eftir það þarf að leggja honum til eitthvað á þriðja milljarð króna á hverjum mánuði miðað við atvinnuleysisstig af því tagi sem við erum hér að ræða um það er þess vegna þeim mun undarlegra sem maður jafnvel les um í blöðum að ríkið er að segja upp fólki landhelgisgæslan ætlar til dæmis að segja um tuttugu þrjátíu manns nú það er gott og vonandi verður það víðar enda spyr maður sig að því hvaða tilgangi þjónar það að segja upp fremur illa launuðum ríkisstarfsmönnum til þess að færa þá yfir á hundrað fimmtíu þúsund krónur atvinnuleysisbætur sem koma frá ríkinu eða úr opinberum sjóði maður er undrandi að frétta af hlutum eins og þeim að allt að ein milljón plantna það stefni í að allt að einni milljón plantna sem eru í framleiðslu í landinu verði hent af því að það er búið að skerða svo fjárveitingar til þeirra sem í hlut eiga að þeir ráða ekki við kaupa þær eða greiða vinnulaun við að koma þeim niður í jörðina er nú ekki hægt að standa hér öðruvísi að málum er það virkilega ekki skynsamlegt að stuðla að því að til dæmis á þessu sviði landgræðslu skógræktar landbótarverkefna verði ráðist í viðmikið átaksverkefni þannig að ungt fólk geti frá og með vorinu haft launaða vinnu og verið úti í náttúrunni við slík þjóðnýt og uppbyggileg störf

það kostar ekki stóra fjármuni en það gæti þýtt að þúsund fimmtán hundruð tvö þúsund ungmenni í landinu eða atvinnulaust fólk á hvaða aldri sem væri yrði við störf í sumar

ég held að við verðum að takast á við þessa hluti af miklu meiri metnaði en hæstvirt ríkisstjórn er enn að gera þjóðhagsspáin er kannski ekki síst svakaleg vegna þess að þar er spáð áframhaldandi óðaverðbólgu áframhaldandi okurvöxtum langt inn í þetta ár því er spáð að verðbólgan verði þrettán prósent á árinu tvö þúsund og níu við vitum hvað það þýðir í verðtryggðum lánum því er spáð að stýrivextir verði þrettán prósent og fari ekki að lækka fyrr en eftir fyrsta ársfjórðung úr því sem þeir eru núna þetta eru ekki gæfulegar horfur það hefði verið fróðlegt að hæstvirtur forsætisráðherra hefði farið yfir það í sínu máli er það svo að við getum ekki lækkað vexti í landinu þrátt fyrir það að þeir séu að kyrkja hér allt atvinnulíf eru það fyrirmælin frá alþjóðagjaldeyrissjóðnum sem ráða því nei herra forseti ég held að við höfum ekki þá tilfinningu því miður nema þá örfáir einstaklingar hér í þessum sal

þetta verður ekki gert í andstöðu við þjóðina og án þess að hafa hana með í hinu risavaxna verkefni sem fram undan blasir við okkur hvaða leiðir eru færar til þess að endurheimta það traust og þann stuðning ég held að það sé aðeins ein leið og það er sífellt fleirum blessunarlega að verða ljóst við verðum að efna til alþingiskosninga sem allra fyrst þannig að ný ríkisstjórn með nýtt umboð og þjóðina á bak við sig geti ráðist í það risavaxna verkefni að endurreisa ísland